Señor Presidente, las revelaciones acerca del espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense produjeron preocupación y escándalo en millones de ciudadanos a los que este Parlamento representa.

Y las conclusiones son elocuentes. En primer lugar, hay que completar el paquete de protección de datos, pero, en segundo lugar, hay que suspender el Acuerdo Safe Harbour y el Acuerdo SWIFT e introducir un protocolo de protección de datos en el ATCI que se está negociando con los Estados Unidos. Del mismo modo, hay que exigir a los Estados Unidos reciprocidad en el acceso al sistema judicial con garantía de derechos en las mismas condiciones en que los estadounidenses acceden a la justicia europea, hay que garantizar la confidencialidad de las comunicaciones de y entre las instituciones europeas, pero, además hay que asegurar un código de conducta en la inteligencia exterior que asegure la privacidad de esos millones de ciudadanos libres de toda sospecha de estar involucrados en ninguna actividad delictiva, no digamos terrorista. Y, por último, hay que promover una legislación protectora de los llamados whistleblowers es decir, los que decidan cooperar con la justicia delatando las actividades ilícitas de inteligencia de las que hubieran tenido conocimiento en su desempeño profesional. Pero lo importante aquí —aunque no me alegra decirlo— es que el Parlamento Europeo ha sido la única institución representativa de los ciudadanos que ha estado a la altura de su compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos y, particularmente, con la garantía de su privacidad, que ha sido violada masivamente por este programa de inteligencia de los Estados Unidos.